Traiul fără adăpost este în continuare o problemă în întreaga Europă, cu un efect negativ atât asupra persoanelor care nu au locuințe, cât și asupra societății. Este cunoscut faptul că, pe perioada iernii, marile orașe din statele membre se confruntă cu insuficiența locurilor din adăposturile special amenajate pentru persoanele fără locuință. Combaterea traiului fără adăpost a devenit o prioritate, fiind o parte majoră a strategiei europene privind protecția socială și incluziunea socială și, în special, în cadrul noii strategii post Lisabona, Europa 2020. În ciuda progreselor multor state membre în vederea combaterii fenomenului, este necesară susținerea și coordonarea politicilor la nivel european. Nu numai că definiția traiului fără adăpost variază mult între statele membre, dar și colectarea datelor și raportarea sunt și ele foarte diferite. Uniunea Europeană trebuie să dezvolte un cadru comun pentru susținerea și monitorizarea statelor membre în elaborarea de politici în vederea combaterii traiului fără adăpost.

Accentul trebuie pus și pe integrarea în muncă a grupurilor dezavantajate tineri, bătrâni, femei, persoane cu dizabilități și grupuri aparținând minorităților. Integrarea trebuie să ia în considerare și aspectele legate de viața de familie, iar o atenție specială trebuie acordată regiunilor defavorizate și utilizării Fondului European de Dezvoltare Regională pentru construcția de locuințe sociale pentru persoanele defavorizate.